De aceea, accesibilitatea, din punct de vedere financiar, la operele literare în format Braille, în format electronic sau audio este extrem de importantă. Susțin crearea unui catalog european online al lucrărilor disponibile în formate accesibile. Susțin un tratat obligatoriu cu privire la drepturile de autor pentru cărțile și materialele tipărite în format electronic pentru persoanele cu dizabilități de vedere.